Pero logró escapar y desde entonces lucha por lograr justicia para su pueblo. Hablo de Nadia porque su ejemplo ilumina lo que Europa debe hacer en la materia que nos ocupa, en ese cruce de caminos entre el desarrollo, los derechos humanos y la igualdad de género. La Unión no puede ocuparse solo de sus propios problemas. Tenemos la obligación de usar nuestra influencia para defender lo que nos diferencia nuestros valores. Si concedimos el Premio Sájarov a Nadia fue porque hemos hecho que su causa sea también la nuestra. Pero no basta con hacer justicia. Nuestro primer deber es evitar que se produzcan las injusticias que sufren las mujeres en todo el mundo.

Por supuesto, debemos dar ejemplo, y para ello es imprescindible que todos los Estados miembros ratifiquen el Convenio de Estambul e incorporen sus disposiciones a la legislación. Pero implicarse también significa proveer de fondos, porque sin dinero todo lo que digamos serán palabras huecas. Un ejemplo de lo que debemos hacer es la Iniciativa Spotlight, por la por la que la Unión, junto con Naciones Unidas, destina un presupuesto específico contra la violencia de género. Y añadiría algo más. Necesitamos una política exterior y de defensa común fuerte, que nos permita asegurar la estabilidad de aquellas regiones donde las mujeres son más vulnerables. Los valores sobre los que se funda Europa son universales, y nuestro papel aquí consiste en exportarlos a todo el mundo para prevenir, para evitar que lo que ha sufrido Nadia Murad vuelve a repetirse.